Domnule Președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, ca raportor al grupului Renew, am constatat că avem ambiții mult mai mari în Parlamentul European față de reprezentanții guvernelor noastre. Mulți dintre noi suntem deputați la primul mandat și avem intact entuziasmul cu care ne au învestit cetățenii pentru a aduce o schimbare în Europa. Am pus în centrul negocierilor pentru bugetul 2020 programele care includ măsuri împotriva schimbărilor climatice pentru că majoritatea cetățenilor europeni continuă să exprime ca primordială această preocupare. Am repetat importanța unei repartizări geografice echilibrate a fondurilor pentru a răspunde preocupării țărilor din est care au dificultăți în a se conecta la spațiul european și dificultăți în a accelera convergența economică. Europa nu poate fi un pol puternic dacă o treime din țările membre sunt în decalaj economic. Am dori, de asemenea, să dăm un semnal clar că Uniunea Europeană face o prioritate din lupta împotriva corupției. Am insistat să fie asigurate suficiente posturi pentru noul parchet european astfel încât să devină o instituție funcțională de anul viitor. Am obținut, deci, victorii punctuale în raport cu obiectivele pe care eu personal mi le am propus. Am obținut însă o adevărată victorie, o victorie simbolică, importantă din poziția de Parlament nou ales. Este cel mai mare volum de fonduri negociat în Parlament în raport cu propunerea avansată de un Consiliu din ultimii ani.

În concluzie, cred că mesajul nostru din negocierile pentru bugetul 2020 întărește viziunea noastră despre viitorul cadru financiar multianual. De acest cadru financiar vor depinde orientările politice ale Uniunii Europene pentru următorii șapte ani, inclusiv politica de coeziune atât de vitală pentru spațiul est european.